Od naszej ostatniej debaty na temat Zimbabwe w październiku ubiegłego roku sytuacja w tym południowoafrykańskim kraju nie uległa zmianie.

Gołym okiem widać, że polityczne porozumienie zawarte 2 lata temu przez prezydenta Mugabe i premiera Tsvangirai nie spełnia pokładanych w nich nadziei i że potrzebne jest nowe, w pełni demokratyczne rozwiązanie.

Dlatego Parlament Europejski wzywa rząd w Zimbabwe do uwzględnienia aktualnej sytuacji międzynarodowej i silnej reorientacji w polityce wewnętrznej. Przede wszystkim do wstrzymania represji wobec opozycji politycznej, wypuszczenia jej przedstawicieli na wolność i umożliwienia im udziału w wyborach.